Io credo che una forte agenzia di cooperazione tra le varie autorità di polizia sia fondamentale nella strategia di lotta alla criminalità organizzata in campo europeo, e quindi una forte Europol è importantissima. Ma un'Europol che sia contemporaneamente messa nelle condizioni di agire con efficacia ed essere uno strumento trasparente e controllato democraticamente dal Parlamento europeo e dai parlamenti nazionali. Anche per questa ragione credo sia giusto rafforzare le norme che regolano la protezione dei dati personali. Le ultime vicende in questo campo ci hanno dimostrato come siano molto vulnerabili le nostre istituzioni e soprattutto siano indifesi i cittadini dallo strapotere di agenzie senza nessun controllo.